Das kann man nicht erklären, und so kann man auch keine europäische Politik betreiben. Ich meine, wenn die Mitgliedstaaten Angst haben, uns die Karten zu geben, dann weiß ich nicht mehr, wie wir in dem Verfahren weiterkommen sollen.